Ich möchte sie aber in diesem Punkt noch ergänzen. Dieser Bericht ist in zwei entscheidenden Dingen außerordentlich unklar Was ist die Verpflichtung, mit allen Mitteln Beistand zu leisten? Was bedeutet alle Mittel? Das geht ja weit über die Beistandsverpflichtung in der NATO hinaus.

Ich sage es noch einmal Das ist für jemanden, der aus einem neutralen Land kommt, inakzeptabel!